Señor presidente, 629 personas que huyen de la miseria y las guerras, a las que contribuye la Unión Europea, llegarán al puerto de Valencia por razones humanitarias.

¿Cómo es posible que desde hace tantos años que llevan muriendo miles de personas en el Mediterráneo no hayamos avanzado en materia de asilo? ¿Hasta cuándo se va a consentir la deplorable actuación del Consejo? ¿Cómo es posible que la Unión Europea consienta las violaciones constantes de la legislación internacional? ¿Alguien cree que estas personas serán las últimas que vivirán este calvario? Los flujos migratorios son y seguirán siendo una constante en nuestro mundo global. Si permitimos que se vulnere impunemente el Derecho internacional, si nuestra política es cerrar las fronteras, abrir CIES, la Unión Europea quedará nuevamente deslegitimada y abrirá la puerta para que la xenofobia y el fascismo —sí, fascismo— siga extendiéndose. La historia, desde luego, no nos va a perdonar.